Kiemelném, hogy miután a 2013 as év ennek a 7 éves keretprogramnak az utolsó éve, nagyon fontos, hogy a lehető leghatékonyabban költsük el a forrásainkat. Én négy pontot szeretnék kiemelni. Szeretnénk, hogy ha a kkv k nem csökkentenék a beruházásaikat, sőt, hogyha megerősítésre kerülne ez a terület, például az EIB támogatásaival. Szeretnénk, hogy ha a projektkötvény kísérletei, kezdeményezése megvalósulna és sikeres lenne, és utána a számítástechnika területén is hasonló infrastrukturális projektek rendelkezésére is állhatna. Nagyon szeretnénk hangsúlyozni, biztos úr, hogy az ITER projektet üdvözöljük, de többletköltségeinek finanszírozásait úgy kell megoldani, hogy ez más uniós politikák sikeres megvalósítását nem hátráltathatják, különös tekintettel a 7 es számú kutatási keretprogramra. Ezt tavaly is sikerült megoldani, remélem az idén is megoldást találnak rá. És szeretném hangsúlyozni, hogy a SET Plan még mindig nem kapta meg azokat a költségvetési kereteket, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy megvalósulhassanak.